Wir haben kritisiert, dass auf diesen Packungen irgendwelche Obstfrüchte aufgezeichnet werden, die gar nicht drin sind.

Das ist das Positive.

Das war bisher nicht möglich. Bisher konnte man nur edle Früchte nehmen das Aroma aus dieser Charge und das wieder zusetzen. Das war ein Qualitätsmerkmal. Das geben wir jetzt auf.

Wir haben eine Etikettierungsrichtlinie.

Jetzt verwirren wir den Verbraucher, indem wir draufschreiben Kein Zucker drin. Nach fünf Jahren lassen wir es weg, dann glaubt der Verbraucher, jetzt ist wieder Zucker drin. Also das ist gar keine klare Gesetzgebung, die Sie hier vorschlagen. Der zweite Punkt das Verfahren. Da wende ich mich an meine Kolleginnen und Kollegen. Wenn von 31 Änderungsanträgen im Umweltausschuss neun aufgenommen werden in diesen sogenannten Kompromiss und davon vier technische Maßnahmen sind, dann kann doch nicht der Dank an den Ausschuss gerichtet werden. Es ist doch nichts mehr drin, was der Ausschuss vorgeschlagen hat. Es wurde doch hier ganz klar das, was Rat und Kommission durchsetzen wollten, umgesetzt, und das hat uns überhaupt nicht gefallen. Das sage ich ihnen ganz ehrlich. Ich werde gegen diesen Kompromiss stimmen, weil er ein fauler Kompromiss ist, weil er die Qualität der Produkte senkt und das Verfahren und das Parlament an den Rand drückt. Das kann ich nicht mitmachen!

Die erste Lesung hätten wir machen können, die zweite Lesung hätten wir machen können.